Monsieur le Président, chers collègues, chaque jour, en Europe, une femme sur cinq est victime de violences.

Pourtant, en Europe, de nombreuses femmes et jeunes filles continuent de vivre dans l'ombre de l'agression ou de l'exploitation.

La violence contre les femmes prend de nombreuses formes et survient partout violences domestiques au foyer, abus sexuels, harcèlement sexuel au travail, viols, y compris au sein du couple, et également comme tactique de guerre en dehors de l'Europe.

À l'heure où nous débattons de ces questions extrêmement graves, des femmes se font violenter. En parler n'est pas suffisant.

L'Union européenne se doit de protéger les citoyens les plus fragiles. La lutte contre les violences faites aux femmes est un combat pour les droits humains fondamentaux et le programme dit de Daphné, qui soutient les actions visant à combattre tous les types de violence, est insuffisant. De nouvelles mesures d'initiative doivent être envisagées pour l'élaboration de plans européens cohérents. Je soutiens l'initiative d'organiser une année européenne contre la violence à l'égard des femmes, demandée par notre institution depuis plus de dix ans maintenant.